virðulegi forseti það eru svartir dagar framundan endurskoðuð þjóðhagsspá gerir ráð fyrir landsframleiðsla dragist saman um nærri tíu prósent þrátt fyrir áframhaldandi viðsnúning í þróun utanríkisviðskipta og aukinn þorskkvóta verðbólgan stefnir í yfir þrettán prósent og skuldir ríkissjóðs stefna hraðbyri í tvö þúsund milljarða með tilheyrandi niðurskurði fjárlaga afleiðingarnar eru að fjöldi einstaklinga og fyrirtækja ramba á barmi gjaldþrots creditinfo island áætlar að á fjórða þúsund fyrirtækja verði gjaldþrota á næstu árum samkvæmt tölum vinnumálastofnunar eru nú rúmlega tólf þúsund manns án atvinnu þessi tala á eftir að hækka á næstu vikum og ef spár bjartsýnustu manna ganga eftir verða á milli fimmtán og tuttugu þúsund íslendingar atvinnulausir á næstu mánuðum ég óttast að sú tala verði jafnvel enn hærri af því að þúsundir fjölskyldna í landinu verða búnar missa aðra eða báðar fyrirvinnur sínar og hvað gerir ríkisstjórnin hún stendur ráðþrota frammi fyrir vandanum á

niðurlægja þeir þjóð og þing með því að bjóða upp á umræður á alþingi um einhverja blauta drauma stuttbuxnadrengja um bjór og vín í bónus hvernig ætla hæstvirtir ráðherrar að ástandið verði þegar tugþúsundir íslendinga hafa ekki ofan í sig eða á búnir að missa húsið sitt bílinn sinn vinnuna sjálfsvirðinguna jafnvel fjölskylduna og mæla göturnar í örvæntingu ég er hrædd um að mótmælin sem hafa staðið hér síðustu daga verði barnaleikur í samanburði við það sem þá mun ganga á það eina sem maður getur vonað er að minnsta kosti annar stjórnarflokkurinn sjái sóma sinn í að binda enda á þetta hraksmánarlega stjórnarsamstarf stjórnarsamstarf sem þegar hefur klofið þjóðina í herðar niður þar sem hundelta á með handjárnum almúgann sem skuldar síðustu afborgun af bílaláninu sínu á meðan þeir menn sem hreinsuðu hundruð milljarða út úr bönkunum og skildu þennan sama almúga eftir með reikninginn spranga enn um á einkaþotum og þyrlum og hafa ekkert að óttast sjálfstæðismönnum er vorkunn því samkvæmt möntrunni sem þeir þylja á hverjum degi undir mynd af friedman og foringjanum í svörtu loftum er græðgin af hinu góða samfylkingunni er hins vegar ekki vorkunn stjórnmálaflokknum sem hefur predikað frá stofnun að hann væri höfuðandstæðingur sjálfstæðisflokksins að gott og grandvart fólk á borð við hæstvirtan félagsmálaráðherra jóhönnu sigurðardóttur sem hingað til hefur borið hag almennings fyrir brjósti skuli verja þau efnahagslegu hryðjuverk sem ríkisstjórnin er að fremja á þegnum þessa lands er hreinlega óskiljanlegt afleiðingar þessa gríðarlega efnahagslega hruns og atvinnuleysis verða hræðilegar og beint fjárhagslegt tjón heimilanna í landinu vegna þess bætist ofan á það tjón sem þegar hefur orðið með aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar á öðrum sviðum en fjárhagslega tjónið er ekki það versta félagslegir fylgikvillar atvinnuleysis eru jafnvel enn alvarlegri og kostnaður samfélagsins vegna þeirra á eftir að hlaupa á tugum ef ekki hundruðum milljóna á næstunni virðulegi forseti hlustum á fólkið hlustum á íslenskan almenning það verður að grípa til aðgerða strax boða þarf til kosninga og ráðast strax í aðgerðir til að koma til móts við skuldsett heimili í landinu og bæta þarf rekstrarskilyrði íslensks atvinnulífs framsóknarmenn vilja að gjaldeyrisvandinn verði leystur strax með því að tengja krónuna við aðra mynt tímabundið eða til frambúðar endurskoða þarf vísitölutengingu lána bjóða upp á greiðsluaðlögun og endurskoða algerlega lagaumhverfi viðskiptalífsins hefja þarf undirbúning aðildarviðræðna við evrópusambandið til að fá niðurstöðu um hvort hagsmunum íslendinga sé í raun best borgið þar tryggja þarf fyrirtækjum rekstrargrundvöll með stofnun sérstaks endurreisnarsjóðs sem getur bæði lánað fyrirtækjum og keypt hlutafé í þeim sjóður þessi fái heimild til lántöku með ríkisábyrgð hjá íslenskum lífeyrissjóðum og verði einnig heimilt að lána sveitarfélögum til viðhalds og uppbyggingarverkefna síðast en alls ekki síst verða stjórnarflokkarnir að fara að skilja hvað það þýðir að axla ábyrgð orðin tóm duga ekki lengur þjóðin mun ekki sætta sig við að sömu mennirnir og sátu að völdum við hrun bankanna sitji áfram eins og ekkert hafi skorist sitji eins og neró með hendur í skauti og horfi á meðan landið brennur og almenningur horfir á eftir húsnæði sínu starfinu sínu sjálfsvirðingunni og jafnvel fjölskyldunni sýnið fólkinu að aðgerðir ykkar séu meira en orðin tóm eða sjáið sóma ykkar í að láta ykkur hverfa